Este bine că dezbatem falimentul, un faliment răsunător, o companie care are peste 170 de ani, cu milioane de clienți, cu sute de mii de angajați. Credeți că este cazul, totuși, să vă gândiți, Comisia Europeană, să avem și acest segment turism care aduce un procentaj consistent la PIB ul Uniunii Europene, să avem o strategie, să avem o linie bugetară, să avem direcții de acțiune, pentru că da, este o companie privată. Mă întreb o să analizați de ce a fost acest faliment? A avut audit această companie?

Nu putem să lăsăm cetățenii, salariații, dar și turiștii și pasagerii descoperiți total pentru că o companie se dezvoltă haotic. Nu pot să cred că nu a putut să vadă o datorie de un miliard șapte sute de lire, când operează de atâta timp, când are cifre de afaceri imense. Deci aici, doamnă comisar, eu cer o analiză foarte profundă.